Señora Presidenta, nuestro Grupo cree que esta propuesta de resolución es clara y es equilibrada.

Es una contribución del Parlamento a la mejora y al impulso de la relación entre la Unión Europea y Turquía. Sin embargo, esto no debe ser óbice para indicar que se produce en un contexto en el que no ha habido avances sustanciales en el proceso de negociación para la adhesión de Turquía a la Unión Europea, y ello en una situación de grandes cambios

En este contexto, el desarrollo del programa positivo que propuso el Comisario Füle, no como sustitución del proceso de negociación pero sí para el impulso y la mejora de las relaciones bilaterales, merece nuestro apoyo más decidido. En resumen, este informe tiene una característica positiva de apoyo a la mejora de la situación, pero también cumple con nuestra obligación de señalar aquellos aspectos negativos que se producen, tanto en la relación con el país como en su situación. Hace hincapié en el programa positivo, pide la apertura de nuevos capítulos de la negociación, se mantiene firme por lo que respecta a la defensa de la libertad de expresión y la pluralidad de los medios, manifiesta su preocupación por la utilización abusiva de la legislación antiterrorista y la detención de periodistas, políticos y activistas. Creo, en definitiva, que puede contribuir a que el próximo período sea positivo para las relaciones entre la Unión y Turquía.